Ik zou in de eerste plaats de voorzitter van de Europese Raad samen met de voorzitter van de Commissie van de Eurogroep en de president van de Europese Centrale Bank willen feliciteren met de visienota op de Economische en Monetaire Unie die zij samen voor deze top hebben voorbereid. Dat in deze nota wordt gekozen voor een volwaardige bankenunie, een budgettaire unie en een economische unie is uitstekend, want het geeft aan dat u samen gaat voor een duurzame oplossing en het is alleen die weg die de centrifugale kracht kan wegnemen die ons stelsel nu al jaren onder al te grote spanning zet.

Want daardoor is deze top echt wel de top van de herwonnen ambitie geworden, ambitie die een nieuwe basis van vertrouwen kan leggen.

Ik dank u, voorzitter, voor de opmerkingen die u ter zake gemaakt heeft en ik heb daar dan verder niets meer aan toe te voegen.